El Consejo debe tomar nota si en seis meses se han pasado la vida diciéndonos que había un mandato cerrado por la Presidencia sueca, nosotros ahora también tenemos un mandato. Y ya que hablamos de Casandra, lo importante no es profetizar el pasado, que es lo que hizo la Presidencia española, sino profetizar el futuro, que es lo que parece que quiere hacer la Presidencia belga. Tenemos un consenso tan fuerte como el que tiene el Consejo, con una ventaja añadida, que los vientos favorecen la postura del Parlamento y no favorecen la postura antigua y anacrónica que el Consejo ha sostenido hasta la llegada de la Presidencia belga.

Cuando hablamos de instituciones sistémicas, nos dijeron que no existía semejante especie animal.

Cuando hablamos de que el contribuyente no debía soportar el coste de la crisis y que había que establecer unos fondos prefinanciados por el sector para hacer frente a sus responsabilidades, nos dijeron que eso era prematuro, utópico o simplemente idiota.